Madame la Présidente, si l'on se retourne avec un peu de hauteur sur cette mandature, elle aura apporté la protection des données personnelles aux citoyens européens et même fourni l'idée aux parlementaires américains qu'ils devraient s'inspirer de notre travail afin que les individus ne soient pas les objets

Alors, chers collègues, dites autour de vous quand on vous parlera d'Europe, que non seulement c'est une entité économique remarquable, qui a su abolir les frontières, mais c'est surtout une entité qui a protégé, plus que tout autre continent au monde, les libertés individuelles et les libertés collectives.